Hvala, prav, za besedo. Moram reči, sem se je že veselil. glejte, kar se tiče navedbe, ko pravite, da je bila napačna. Kolikor jaz vem, pa sem bral tisto zadevo, okoliščin ne poznam, to priznam, ampak je šlo izključno za to, da je bila obsojena zaradi navedbe, da se Mohamedu reče pedofil. Če ne pa ne govori o isti stvari. Potem bova morala pa malo uskladiti tole zadevo, ne. Isto je kot s tisto fotko, ki ste jo prej tako vsi tako z navdušenjem pominjali. To je na eni sami spletni strani je dvom o njej in ta izrazito levičarska. Je pa na tisoč straneh in nikjer ne piše, in večkrat je krožila po Sloveniji, da je karkoli z njo narobe. Nihče ni izrazil dvoma. Je večkrat krožila po internetu. In ko jaz v dobri veri uporabim, zdaj vsi vpijete, da lažem. To je zelo zanimivo. Več pove o vas, ko o meni, ampak, če se me ne bi bili, ne bi žalil, ne? No, zdaj pa pojdimo najprej na eno pravljico. Gospod Rajič je govoril o pravljicah. Veste, kako je s pravljicami? Poglejte, zbere se sto petdeset med sabo povezanih držav, ki se imajo rade, v Marakešu in razglasijo, da so vsi ljudje dobri in da je so vse migracije super in potem dve dekleti, ki to slišita, veselo odhitita v Marakeš, vse srečne, in tam jih na najbolj okruten način obglavijo. Konec pravljice, ne. Tako, gospe in gospodje, se pa končajo levičarske pravljice in se začne resnica. Mednarodna okolja so danes pač taka, da za kakšne naivne pravljice ni prostora. Je pa veliko prostora za odgovornost do svojih državljank in državljanov. In na to opozarjam že štiri leta, ko govorite, da je štiri leta isto. Kje je padel schengen? Schengen je padel v Evropi dvakrat, Grčiji in v Sloveniji. V Sloveniji, gospe in gospodje, zato smo o tem toliko govorili. Čez Slovenijo je nekdo protipravno, zavestno protipravno, spustil petsto trideset tisoč ilegalnih migrantov. Od tega jim dvesto dvajset tisoč niti prstne odtise niso vzeli, kar je v popolnem nasprotju z mednarodnimi zavezami, s predpisi, z vsem. In živimo v nenavadni državi, ne. Če kdorkoli od nas naloži enega migranta ilegalnega v prtljažnik, pa ga odpelje čez mejo, pa ga dobijo, bo dobil ene tri leta zapora. Če pa spraviš čez mejo ilegalno petsto trideset tisoč ilegalnih migrantov, postaneš zunanji minister Republike Slovenije. No, tukaj se pa začne levičarska pravljica, ki pa je tudi v bistvu resnična, ne. Še to, lahko bi rekli, da s tem, ko so zaradi tega Slovenijo obdal, žal, z žicami, s kontrolo na mejah, ki smo jo bili že zdavnaj odvadili, ko je na novo zrasla schengenska meja, žal, na naši severni strani, in samo vprašanje je, koliko se bo spet dej zaostrila, kot veste, jo podaljšujejo v nedogled. No, ko lahko rečemo, da je pod vodstvom doktorja Mira Cerarja on s tem, ko je protipravno, očitno protipravno spustil preko Slovenije petsto trideset tisoč ilegalnih migrantov, spravil Slovenijo na rob prepada. In če parafraziram osrednje medije, ki glorificirajo te dni Šarca, z gospodom Šarcem in njegovim podpisom marakeške deklaracije pa je Slovenija naredila velikanski korak naprej. Čez rob, gospe in gospodje, v prepad. Kajti, problem, s katerim se soočamo, je preprost. Dom, gospe in gospodje, dom je država. In država je dom. Država je dom vseh, ki v njej živijo. In tisti, ki v njej živijo, imajo pravico odločati o tem, kdo v državo lahko pride. Samo to je bil temelj tistega, kar smo mi želeli, da predložimo referendum, da naj ljudstvo odloči, koga želi in koga ne želi. Kajti, akt, ki je danes pred nami, izenačuje kar vse povprek. Govori sicer o enem in drugem, potem pa govori naprej, ne glede na izvor, ne glede na status imajo vsi enake pravice, imajo vsi enake dostope, imajo vsi enake privilegije, ni nobenega problema več. Če kdo dvomi, gospe in gospodje, naj roko dvigne tisti, ki ima doma migrante, ko imate toliko o tem za povedati, ne. Jaz bil zelo vesel, če bi vsakdo od tistih, ki zagovarja migracije, imel doma ene deset migrantov, ne. Pa bi se potem po nekaj mesecih, mislim da, zelo lepo in racionalno pogovarjali. In če jih vi nimate doma, ne vsiljujte jih drugim. To je preprosto dejstvo. Dilema, ki je pred nami, se da pokazati na zelo preprost način. Iztočnico je dal en vaš kolega, perfektno, ko je rekel, povejte mi, kam pride, če država zapre mejo, in kam pride, če je odpre. Saj mi smo za to, da je odprta, ne. Gospe in gospodje, primer države z odprtimi mejami je Švedska. Nobena država ni sprejela več migrantov s področja radikalnega islama kot Švedska. Švedska je danes na poti, da postane država tretjega sveta. Država, kjer se ljudje ne počutijo varne, država, od koder se Slovenci vračajo v Slovenijo, pa so tam dobro zaslužili, seto, ker tam enostavno ni več tako kot moralo biti. Država, ki pa je zaprla meje, pa Švica, gospe in gospodje, in jaz sem za to, da je Slovenija Švica. Zelo preprosto za pokazati. Zdaj, o čem mi v resnici sploh govorimo o, ko govorimo o globalnem sporazumu o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, kot se skrajno zavajajoče glasi naslov, sporazum sploh ni globalen, od njega so odstopile najpomembnejše države, z ZDA na čelu. O čem govorimo? Govorimo o akt u, ki je bil sprejet v očitnem nasprotju zakoni in ustavo, za hrbtom ljudi, za hrbtom Državnega zbora, v očitnem nasprotju s tretjim členom, po katerem je vlada dolžna obveščati državni zbor o vseh pomembnih zadevah s področja mednarodnega, s področja mednarodnih odnosov in še več, v naočitnem nasprotju z ustavno normo enajstega člena Ustave Republike Slovenije, po katerem je uradni jezik slovenščina. Kajti v trenutku, ko se je o tem odločalo, uradni prevod sploh ni bil na voljo. To še ni najhujše. Veste, da je najhujše pa to, da so nekateri ministri priznali , da ne znajo tujih jezikov, in je torej o tem glasovala vlada, katere ministri sploh niso razumeli, o čem glasujejo. Gospe in gospodje, to pa je vodenje države, ne, in odgovornost do lastnih državljank in državljanov. In potem to slepo zagovarjate, in da prejšnja vlada ni bila nič boljša, ne, kar se tiče spoštovanja zakonitosti, sem v enem delu uvoda že razložil, dodam pa še, da ko se je potrjevalo besedilo, to je bil v bistvu eden od določilnih trenutkov, kajti potem je težko kaj spreminjati, ne letošnjo, oziroma pardon, lansko pomlad, tista vlada ni imela več pooblastil, vlada je bila v odstopu in je pooblaščena samo še za sprejemanje nujnih ukrepov, nikakor pa ne za nekaj takega dolgoročnega, kot je potrjevanje nekega sporazuma oziroma besedila sporazuma. Se pravi od začetka do konca vse nezakonito in celo v očitnem nasprotju z ustavo. Zato, gospe in gospodje, jaz trdim, da ta akt, ne bom nikoli pristal na logiko, da velja, žal, se pa že izvaja. Tukaj gremo pa naprej, namreč do leta dva tisoč trinajst, ne, se je pod pojmom migracije razumelo eno, tiste normalne migracije - nekdo gre na delo, ljudje so na se poročali med sabo, nekateri so šli na gasterbajt za dolgo ali za vedno v druge države. To je bilo tisto običajne migracije, ki smo jih vsi razumeli in vsi za nazaj, če gledate sporazum in vse, se je dotikalo tega. Po tem se je šele dvignilo pravno državo nekam tja pod nebo, ne, in se je suspendiralo en del pravnega reda Evropske unije in en del pravnega reda držav. To je bilo vse v resnici v nasprotju z načeli pravne države in je še vedno, kar se tiče migrantov, v celoti. Tudi tisto, ko je Cerar odprl meje, to vsi dobro veste. To je problem, gospe in gospodje, in potem so se začele masovne ilegalne migracije, to pa je čisto nekaj drugega. In ko ste prej govorili, da je vprašanje verodostojnosti - ja, vprašanje vaše verodostojnosti je res, ker ste stalno mešali to, tako kot to meša tale skupaj skvačkan dokument, ki nima ne repa ne glave. Lahko si ga vsak tolmači po svoje, žal pa ima nekaj hudih pasti. Masovne migracije vedno v zgodovini so prinašale samo uničenje in smrt. Konec civilizacij, konec nacionalnih, konec držav, konec vsega, kar si izmislite. In kako to poteka? Če pogledate Rim, to je izredno zanimiva zgodba tudi za sedanje izkušnje Evrope. Rim je užival v bakanalijah, zgubil čisto kompas, žural po domače, bi se danes temu reklo, čez mejo so pa spustili germanska plemena, eno pač generacijo so bili še lojalni, potem so dvignili glavo in meče in Rim je padel. Konec rimske civilizacije, začel se je temačni srednji vek, ne, in očitno se s pač nekateri nočete ničesar iz tega naučiti. Danes, kaj v resnici pomenijo migracije. Prvič, to ni nikakršen beg pred ničimer. Danes so migracije organiziran pretok ljudi z enega konca na drugega in s tem vsi, ki so v to vpleteni, strahotno služijo. To je najbolj donosen, pa tudi eden najbolj umazanih biznisov na tem svetu, ki sploh obstaja. To je samo še biznis, pa nič drugega. Kdor drugo govori, naklada zame. Migracije so samo še biznis. In to tudi sledi iz tega sporazuma. Celo poglavje o sporazumu je posvečeno temu, kako se bo zbiralo denar za pospeševanje migracij. Zanimivo. Zato sem rekel, da bi lahko ga imenoval Orwell-Soros, ne. Orwell, ker temelji na laži, in Soros zaradi tega, ker ki daje možnost tistim, ki pri tem služijo, in v bistvu to tudi legalizira za naprej in nazaj. Kaj v resnici poteka pot krinko teh migracij? Poteka invazija pravega islama na Evropo. Kolikor hočete, imate posnetkov, ko pridejo ljudje sem in vpijejo, mi smo islam, bomo vladal Evropi in podobno. In ne misliti, da je to neorganizirano. Tudi nekatere tajne službe so vpletene v to in to tam iz azijskega ali maloazijskega območja, če hočete. In to tudi si, ki se s tem ukvarjate, zelo dobro veste. Zato pa pol prihaja do absurda, ne. Ko smo se zmeraj rekli, a ni nenavadno, da ljudje zgubijo otroke, zgubijo familije, zgubijo starejše, zgubijo vse osebne dokumente, nikoli pa ne zgubijo novih iphonov, pa denarja. A ni to zanimivo, ja? Kakšni begunci - ali karkoli ste jim že včasih rekli, pa so to? To je organizirana invazija, ne. In zdaj problem. Rekel sem, da je to invazija pravega islama, ne. Kaj je rekel Erdogan? Erdogana je tudi treba poslušati. Erdogan je rekel, pravi islam je vedno radikalen. Pa smo tam. In potem se dogaja tako kot v tisti pravljici, ki sem jo povedal na začetku. Izkušnja, ki so jo dobile vse države, je popolnoma nasprotna izhodišču, ki ste ga danes tukaj zagovarja. Ja, skupaj moramo to reševati, ne. Izhodišče, ki so ga zdajle v štirih letih doživele vse države na svoji koži, je, da se lahko zanesemo samo in izključno sami nase, pa na nikogar drugega. Tudi Italija v trenutku, ko je prevzel Salvini in zaprl meje in se je nehal ozirat na vse ostale in začel stvari postavljati na pravo mesto, se je začela reševati iz primeža, pa je izgledalo, da je že popolnoma povožena s poplavo migrantov. Se pravi se da, če se hoče. In ravno tako so primeri tukaj v višegrajski skupini. To so države, katerih sodelovanje bi moralo biti za zgled Evropski uniji, in hkrati so države, ki znajo zaščititi svoje državljanke in državljane. In za to v resnici gre. Kajti ta akt zavajajočega imena temelji na laži, na laži, da so vse migracije vedno temelj prosperitete, temelj napredka, temelj razvoja in ne vem, kaj še vse. Ni res. To velja, dokler gre za posamične normalne migracije, take kot smo jih razumeli nekoč. Ko pa gre za množične migracije ilegalnih migrantov, pa seveda to ne velja več, tudi če jih naknadno hočeš legalizirati, tako kot se poskuša s tem aktom. Kam potem to pripelje? Rekli ste, strašite. Ne vem, kdo straši, gospe in gospodje. Kolikor sem bral uradne statistike, smo v Sloveniji že imeli poskus umora železno palico, telesni napad s poskusom umora, več primerov spolnega nasilja, rope, tatvine in imeli smo tudi umor policista z mačeto. Ko sem o tem govoril dve leti nazaj, sem bil tako kot vedno z vaše strani nazmerjan, da lažem, in to ene dvajsetkrat, ne. Pol je pa zadnjič prišel en policist, pa je to na na televiziji povedal, a zdaj je pa vse v redu. Da bi pa kdo rekel, oprostite, ko smo vas po krivem žalili, pa seveda vam na misel ne pride, ne, za to je treba biti pa dec, ne. zdaj tisto, kar je rešitev iz te zgodbe, je, prvič, da se najde način, da se od tega akta odstopi. To se da. Dokaz za to je Brazilija, ki je po zmagi desne strani brez problema odstopila od tega akta. S tem se neha dajati napačen signal migrantom, kako so tukaj dobrodošli, kako bomo vse sprejemali in podobno. In že to reši precejšen del problema. Potem je treba zaščititi svoje meje in potem je treba poskrbeti za svoje državljanke in državljane, vse, brez izjeme, da živijo lahko človeka vredno življenje. In treba je seveda ohraniti Slovenijo vseh njenih kvalitetah. Kaj Slovenija v resnici je? Če pogledate temeljno ustavno listino, to je država slovenskega naroda. Slovenski narod je neločljiv konstitutivni del Slovenije. Če ga odstraniš, to ni več Slovenija in zato se more prekiniti ta proces, ki traja, ne ko se uvaža migrante, zraven se pa vzpostavlja strani levičarskih vlad tako neugodne pogoje za življenje in predvsem za podjetništvo, da se najsposobnejši mladi pa masovno odseljujejo v tujino, in s tem dejansko prihaja seveda do menjave celotnega volilnega telesa. To je v resnici tisto, kar se dogaja v Sloveniji, dogaja se pa tudi v celi Evropi, ampak mi zdaj govorimo o Sloveniji. Zato, da bi se izognili temu, da bi to odločitev, ki je izjemno pomembna in je po pomenu praktično uresničevanje pravice, temeljne pravice, neodtujljive pravice vsakega naroda do samoodločbe, ste iskali vse možne razloge: ja, to ni možno, vprašanje ni jasno in kaj podobno. Seveda lahko najdete tisoč in en razlog, da prikrijete svoj strah. Strah za to, da bi se soočili z voljo ljudi. Jaz osebno sem prepričan, da si ljudje želijo, da bi Slovenija ostala varna, demokratična država, država slovenskega naroda in vseh državljank in državljanov, ki tu živimo, in da seveda imajo vedno prednost domači pred tujci. Vprašanje, ob katerega ste se spotikali, sem že takrat, ko smo predstavili to pa potem še najmanj desetkrat povedal, da je kadarkoli možno spremeniti. Ja, ker bi ga zdaj mogli, jasno, zato ker se so se stvari spremenile. Zdaj ne gre za to, da bi ne pristopili k temu aktu, ampak da bi od njega odstopili. Ampak to je možno spremeniti kadarkoli. Kot predlagatelj sem pripravljen to storiti zdajle, če to želite, ne, to je najmanjši problem, ne. Samo, glede na vaše izjave močno dvomim, da je za to realna volja, ne. Zdaj, kaj bi pomenilo, če to sprejmemo? Nič, da se zanesemo sami nase in, da začnemo stvari urejati tako, kot je treba, in da to upoštevamo potem pri sprejemanju aktov, in jaz trdim, da v resnici za to sploh gre. Ves čas se je lažno operiralo s tem, kaj je cilj te nesrečne pogodbe z bombastičnim imenom Globalni sporazum o o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. V resnici je že sama sam akt utemeljen na laži, kot sem že povedal, da so vse migracije pozitivne in vse so vir napredka. To ne drži. Ko gre za množične migracije, je pač situacija žal ravno nasprotna. Ampak še nekaj drugega je, ne. Ves čas se je trdilo, od prvega dne, to je trdil gospod Šarec, kot predsednik vlade, gospod Cerar, kot zunanji minister pa še cela množica drugih, da ta akt ne zavezuje. To je pa seveda, gospod in gospodje, če spustimo politično korektnost, čisto navadna laž. To sploh ni manipuliranje, ampak je laž. Takt še kako zavezuje. Drugo je, da ni iztožljiv neposredno, ker seveda ni nekaj, kar bi bilo možno uveljavljati na sodišču. Zavezuje pa politično. Pred domačo in mednarodno javnostjo, zlasti seveda pred mednarodno. In še kako zavezuje. Šestinštiridesetkrat v tem globalnem sporazumu imate besedo "zavezujemo se", naredili bom to, sprejeli bomo to, ne, še celo formulacije so: Sprejeli, uveljavili, obdržali bomo in tako naprej, ne. In potem rečete, da to ne zavezuje. Seveda zavezuje, saj zato ste pa pristopili k njemu. Če ne bi k ničemur zavezal, ne bi nihče pristopil. To vsi dobro veste in to je bil tudi razlog, zaradi katerega seveda ste to prvotno skrivali, sprejemali v očitnem nasprotju zakoni in Ustavo in se potem, ko se je enkrat sprejel oziroma razglasil dol v Marakešu, tja nihče niti ni upal iti slikat, ste poslali enega uradnika. Če bi vedeli, da bi verjel iskreno, ne, da je to nekaj pozitivnga za Slovenijo, bi vsi v vrsti dol stali, bi se sončku nastavljali pa kameram, a ne. Pa se niste. Skrili ste se, ker vas je sram, in upravičeno vas je sram. Zaradi postopka, kršitev v postopku in zaradi vsebine. Zdaj, kako, kaj vse v praksi to prinaša, jaz mislim, da ključni del tega pač globalnega dogovora je v resnici tisti del, ki se dotika cenzure. Ta se že uveljavlja, to sploh ni res, da se tega akta ne bo uveljavil, ta se že uveljavlja. Zdajle ste imeli že razpise za pač tudi Evropa ga je imela, mislim, da celo za sedem milijonov, z dodatno cenzuro na internetu, ne za preganjanje sovražnega govora - kot se temu zdaj reče - pa vi vsi dobro veste, da sovražni govor sploh pravno definiran ni enoznačno in da je recimo ugleden ustavni pravnik, ki obvlada tudi, ki je prav specialist za evropsko pravo, rekel, da v nobenem primeru ni dopustno, da bi se omejevalo svobodo govora na administrativen način. Točno to delate in to se že dogaja, ne. To dela trenutno kot smo lahko brali, pač neka skupina tam in to, kobajagi zato, da ščiti, ne, pri čemer seveda se skriva za jezikovno bariero; slovenščino razume zelo malo ljudi - in konec koncev Facebook baš briga, kaj tukajle imamo, ne. In če če imajo tukaj nekoga, ki jim gor lansira, blokirajo strani, ne in se dogajajo neverjetne stvari. Meni osebno so zbrisali slike z državne proslave države Poljske, ki je enakopravna članica Evropske unije, pa državna proslava je bila, ne. Z obrazložitvijo, da gre, ne vem, za shod skrajnih desničarjev, nekaj takega. Res super, ne? To je direktna kršitev svobode govora in svobode izražanja mnenja, katere merilo je to, da se dopušča nasprotna mnenja, ne. A vi veste, da Marakeški sporazum pa nasprotna mnenja prepoveduje in sankcionira? To je vas je opozoril tudi Boštjan M. Zupančič. Pakt forsira cenzuro nasprotnih mnenj. To je očitnem in popolnem nasprotju z načelom svobode javne besede in svobode izražanja svojega mnenja in zato v resnici hočete ta pakt očitno imeti, ker tega, kar se ustvarja, multikulturnosti, zaradi katere prihaja do neskončnih konfliktov in do občutka nevarnosti, pa še vseh drugih posledic, ne, tudi za blaginjo države, so samo negativne, do socialnega parazitizma, če hočete - vsega tega ni mogoče vzdrževati brez nasilja. Tega pa ni mogoče vzpostaviti in obdržati, če se najprej ne vzpostavi cenzura oziroma okrni svoboda javne besede. In tako pridemo na konec tistega, kar sem postavil na začetku, ne. Vsi veste, da, če se je kaj s strani Levice toliko let govorilo, da je treba biti toleranten, da je treba biti s svobodoljuben, toleranten do vsega in vsakogar, ne, do trenutka, ko pride na oblast. Takrat pa hoče hitro utišati nasprotno stran. Je točno do pičice tisto, kar vi ta trenutek počnete, pa je to zgodba, ki je stara dolgo, dolgo vrsto let. Če bi v Sloveniji veljale še tiste vrednote, tudi v vladajoči strukturi - med ljudmi sem prepričan, da so še vedno žive - kot so ob osamosvojitvi Slovenije, bi se vsi zavedali, da je Slovenija nastala na osnovi neodtujljive pravice naroda do samoodločbe. Dejansko do odločitve na referendumu. Tudi Ustava Republike Slovenije - kar preberite drugi člen - jo postavlja na prvo mesto. V Sloveniji ima oblast ljudstvo, uresničuje ga neposredno in potem naprej, a ne, posredno, po načelu delitve oblasti in tako naprej. Ampak neposredno je na prvem mestu. To ni naključje. To je prav zaradi tega, ker je bil neodtujljiva pravica do odločbe, tisti ustavnopravni temelj, na katerem smo zgradili samostojno Slovenijo. Zapisan je v ustanovni listini Organizacije združenih narodov in je zapisan tudi ustavnem temelju same države, Slovenije. In tukaj gre za odločitev, na katero stran želimo iti. Ali smer odprtih meja, sprejemanja migracij kot nekaj pozitivnega, dajanje prednosti tujcu pred domačim? Ali v nasprotno smer, da branimo svoje meje, branimo svojo državo, ohranimo svojo kulturo, svojo identiteto, slovenski jezik, da pač pričakujemo, da tisti, ki pride, da se v Sloveniji tistim, ki tu živimo prilagodi, ne pa obratno. Ali pa če želite, da se postavi preprosto načelo, ki se - po mojem mnenju - ves čas danes skriva v ozadju. Mene ni strah, jaz nasprotno, predlagatelj tega, da stopimo pred ljudi, da zmerimo, kdo ima prav, a ljudje želijo eno ali drugo, samo potem se v naprej zavežimo, da bomo tako referendum spoštovali. In gre za vprašanje, daješ prednost tujcu ali daješ prednost svojemu državljanu. In jaz bom vedno za tisto, najprej Slovenija.